Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, și eu vreau să felicit colegii care au formulat întrebările legate de evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu EIR. Întrebările sunt concrete și eu cred că dacă le citiți foarte bine veți vedea că aveți și răspunsuri. Sunt deja și propuneri în aceste întrebări și dau două exemple. În una din întrebări vă întreabă dacă vă gândiți să aveți un tabel de bord. Apoi, în altă întrebare este exemplificat dacă nu vă gândiți să faceți un exemplu de bune practici între state. Problema este că statele sunt inegal dezvoltate, există bugete insuficiente, și locale și naționale, și, dacă vă gândiți, asta ar fi întrebarea mea, dacă vă gândiți să acordați sprijin acolo unde nu din rea credință nu se poate aplica politica de mediu, ci din lipsă de resurse financiare și poate găsim cu fondul strategic de investiții, cu alte surse de finanțare să sprijinim statele care nu pot, nu că nu vor.